Ich bin dafür, dass wir diesen Dienst in die Kommission einbinden, denn dort gehört er hin. Und eines ist auch klar Das, was dort passiert, wird erhebliche budgetäre Auswirkungen haben, und zwar auch, was die Mehrjahresprogramme betrifft. Es kann nicht sein, dass es eine Verwaltung von Mehrjahresprogrammen außerhalb der Kommission gibt.

2011 so viel ist jetzt schon klar ist vor allem in der Verwaltungszeile, dort, wo wir die größten Ausgaben auch für diesen Dienst haben werden, am wenigsten Spielraum vorhanden. Es ist alles auf Kante genäht. Deswegen bin ich dafür, dass wir im Personalstatut dringend nach Einsparungsmöglichkeiten suchen. Ich hätte auch schon einen Vorschlag, nämlich zum Sonderurlaub für Beamte und Mitarbeiter, die in den Mitgliedstaaten arbeiten und deren Sonderurlaub sich an der Eisenbahnfahrt in das Heimatland orientiert.

Deswegen möchte ich ausdrücklich dafür plädieren, dass wir uns selbst geeignete Arbeitsmöglichkeiten verschaffen. Einen Zusammenhang mit den Gebäuden herzustellen, halte ich aber für nicht angebracht, weil wir auch Wahlkreise haben und Dienstleistungsverträge machen können. Deswegen möge sich das Präsidium des Hauses bitte nicht den Kopf der Abgeordneten zerbrechen.